Quindi mi associo alla sua osservazione sarà sicuramente messa a verbale credo a nome di tutto quanto il Parlamento l'espressione di condanna per quanto successo a Mogadiscio.

Martedì il gruppo Verts ALE ha richiesto di aggiungere una risoluzione a conclusione della discussione sulla dichiarazione della Commissione sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'Unione europea, da votare durante questa tornata.